Zároveň nás čakajú úlohy, ktoré povedú k naplneniu očakávaní našich občanov a zlepšia kvalitu ich života. Preto prechod na udržateľnú ekonomiku, implementáciu európskeho piliera sociálnych práv a ako aj na európsku minimálnu mzdu, či už spomínaný boj proti klimatickým zmenám, musí byť adekvátne doplnený vytvorením systému, ktorý bude v dostatočnej miere tieto ambiciózne politiky financovať. Takéto podporné systémy by mohli byť napríklad digitálna daň alebo progresívne zdaňovanie veľkých korporácií, o ktorých sme už v tejto miestnosti veľakrát hovorili. Zároveň by sme mali hľadať efektívnejšie nástroje na zabránenie úniku z európskeho rozpočtu a z rozpočtov členských štátov Európskej únie prostredníctvom rôznych schránkových firiem a schránkových schém.